Ma már sok minden elhangzott a kisebbségi problémákról. Én egy pozitív példát szeretnék említeni, mert az egész Európai Unió számára, egész Európa számára pozitív, hogy Szerbiában elfogadtak a kulturális autonómiáról egy olyan törvényt, amely egész Európában páratlan. Hogy a tizenhárom kisebbség, szlovákok, románok, magyarok és mások közvetlenül megválaszthatják a maguk nemzeti tanácsát, ezt a költségvetés finanszírozza és ezek a nemzeti tanácsok a kulturális autonómia jegyében kézbe vehetik, maguk tarthatják fönt az intézményeket.

Szerbia példaként szolgálhat számos uniós ország, Franciaország, Szlovákia és mások számára, hogyan kell a kisebbségek jogait törvényben garantálni, és Szerbia nagyot lépett az európai integráció útján.